þetta var auðvitað hjá háttvirtum þingmanni miðað við þá virðulegi forseti sem höfðu kosningarrétt það voru ekki allir þegnar þjóðfélagsins sem höfðu kosningarrétt þá eins og staðan er er hún vandi það er engin spurning það er líka spurning hvort ríkisstjórnin á ekki að skipa til leiks þingmönnum til að fara í þetta mál hópi sérfræðinga og kalla þá til samstarfs eða ráðgjafar við tuttugu og fimm menningana það eru margir möguleikar í stöðunni til að leysa málin en þingið hefur síðasta orðið og þingið á auðvitað að taka þátt í þessum grunni af fullri alvöru og einurð það gengur ekki að eyða endalaust tíma í þessa umræðu þegar fólk bíður eftir að fá slagkraftinn í gang í samfélaginu koma atvinnulífinu í gang styrkja heimilin skapa bjartsýni og leikgleði og þá verða menn að forgangsraða þetta er ekki eins og háttvirtur þingmaður hefur sagt forgangsröð í stöðunni í í dag